Als je dat gezien hebt, dan zweer ik u, dan maak je er een prioriteit van om kinderarbeid tegen 2025 uit te bannen. Als je de cijfers ziet 152 miljoen kinderen wereldwijd in kinderarbeid.

Het waren moeilijke onderhandelingen, we mogen dat hier wel zeggen. Het was op het scherp van de snee, met veel vrouwen en veel vrouwenkracht, maar we hebben een sterke resolutie gemaakt rond Madagaskar, rond de elfduizend kinderen in de micamijnen.

Een op twee kinderen werkt daar. Maar laten we ook als Europa zelf hier onze maatregelen nemen.